Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Wir haben die Zusammenarbeit, die Rücksichtnahme aufeinander, das Verständnis füreinander, das Miteinander Probleme Lösen zum Konzept erklärt.

EUR minimal führen kann und das zu einer erhöhten Effizienz führt. Ich fordere die Staats und Regierungschefs auf, diese Effizienzsteigerung der Kostensenkung durchzuführen und den nächsten Schritt zu setzen. Der zweite Punkt Die Währungsunion benötigt eine Wirtschafts und Sozialunion nicht mit bilateralen Verträgen, sondern auf dem Boden des Gemeinschaftsrechts, demokratisch legitimiert durch das Europäische Parlament, demokratisch kontrolliert durch das Europäische Parlament. Die Bankenunion ist eine Voraussetzung dafür, dass die Bankenaufsicht erfolgreich tätig werden kann.

Dann setzen wir ein deutliches Zeichen, dass wir es mit der Antwort auf die Krise ernst meinen.